Diese Verbrechen fanden statt im Zuge der Militäroffensive, bei der Hunderttausende Rohingyas ermordet oder vertrieben wurden. Sie wurden verurteilt, weil Militär und Regierung alles daransetzen, die grausamen Verbrechen an den Rohingya undokumentiert und ungesühnt zu lassen. Wir fordern ihre Freilassung sofort und ohne Bedingungen. Die UN Untersuchungskommission dokumentiert eindrucksvoll, dass das myanmarische Militär für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in seinem Land und gegen die Rohingya möglicherweise auch für Völkermord verantwortlich ist. Sie nannten explizit den Militärchef Min Aung Hlaing und fünf weitere Offiziere. Wenn nächste Woche im UN Menschenrechtsrat über den Bericht beraten wird, muss die EU deutlich und unmissverständlich die Strafverfolgung der verantwortlichen Militärs durch den Internationalen Strafgerichtshof oder einen Ad hoc Gerichtshof fordern und gegebenenfalls auch ihre eigenen gezielten Sanktionen anpassen.